Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die aktuelle und vor allem anhaltende Strukturkrise zeigt, dass wir uns in Europa um neue Möglichkeiten für nachhaltiges Wirtschaftswachstum kümmern müssen. Die offene Wirtschaft wächst, und neue, vor allem nachhaltige Arbeitsplätze können durch eine ressourcenschonende Wirtschaft geschaffen werden.

die wachsende Weltbevölkerung und den damit einhergehenden steigenden Nahrungsmittelverbrauch sowie den nachhaltigen Umgang mit unseren Ökosystemen. Ich schließe mich daher den Forderungen nach einem nachhaltigen und ressourceneffizienten Umgang mit dem Lebensmittelverbrauch, den Rohstoffen und den Werkstoffen an. Dass dazu auch Kontrolle und Transparenz, aber auch eingehende Erläuterungen gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern erforderlich sind, sei ergänzend noch erwähnt. Unsere Bürger sind bereit, einen aktiven Beitrag zu leisten. So sind auch die nationale wie die lokale Politik gefordert.